Señor Gericke, no hay nada desigual en determinar que un país debe cumplir la legalidad internacional y la legalidad internacional es el Cuarto Convenio de Ginebra.